Und nun droht die Binnenmarktpolitik der Europäischen Union zu scheitern, und zwar an den skandalösen Arbeitslosenzahlen, die diese Europäische Union zu vertreten hat.

Wir produzieren eine Placebo Entschließung über die Weiterentwicklung des Binnenmarktes und verlangen weitere Regelungsdichten, mit denen man es den kleinen und mittelständischen Unternehmen noch schwerer macht, zu überleben und damit Arbeitsplätze zu sichern.

Damit schafft man keine Arbeitsplätze! Man kann Wirtschaftswachstum nicht politisch beschließen, sondern man muss es ermöglichen, indem man Regelungsdichten abbaut und nicht zusätzliche Regelungsdichten einführt! Und genau das fordert diese Placebo Entschließung. Deswegen habe ich dagegen gestimmt.